Nur ganz kurz Dies war eine der schönsten Plenarwochen meines Lebens, weil hier endlich die kroatische Fahne aufgepflanzt wurde! Ich möchte einfach sagen, dass ich glücklich bin. Ich habe jahrzehntelang dafür arbeiten dürfen, zuerst als Mitarbeiter von Otto von Habsburg und seit 1994 als Mitglied dieses Hauses.